Instrumentele financiare derivate sunt considerate a fi una dintre cauzele care au stat la baza declanșării crizei financiare. În vederea prevenirii unor noi crize, propunerile făcute de Comisie cu privire la piața derivatelor vin să diminueze riscul pe care aceste instrumente îl prezintă pentru economia europeană. Pentru a restabili încrederea în piețele financiare, este nevoie de un cadru legislativ care să ducă la creșterea transparenței și la evaluarea corectă a riscurilor de către participanții la piață. Pe termen scurt, un obiectiv important îl reprezintă reducerea riscului de contraparte.

În vederea sporirii transparenței, centralizarea tranzacțiilor prin intermediul unei contrapărți centrale este necesară.